V uplynulom roku bola Európa tvrdo konfrontovaná s dôsledkami humanitárnych kríz v podobe masívneho prílevu utečencov. Všetci sme boli prekvapení. Zobudili sme sa do reality, v ktorej milióny ohrozených ľudí z večerných správ odrazu zaklopali na naše dvere. Toto precitnutie je však potrebné. Dáva nám totiž príležitosť prehodnotiť prístup k humanitárnym krízam vo svete a prijať opatrenia, ktoré nám pomôžu lepšie zvládať krízové situácie. Rýchlejšie a účinnejšie reagovať a dokonca týmto krízam niekedy aj predchádzať. Predložená správa obsahuje množstvo konštruktívnych návrhov, ktoré majú práve tento cieľ.

O to viac ma mrzí, že sa nepodarilo nájsť dohodu v otázke povinnosti zabezpečovať potraty pre obete humanitárnych kríz ani pri požiadavke povinných finančných platieb do fondu, ktorý je zatiaľ len na papieri. Je to škoda, pretože táto správa si zaslúži, aby bola prijatá širokým konsenzom.